Das menschenverachtende Vorgehen der Terroristen hat eine kaum fassbare Not verursacht.

Ich begrüße daher besonders die Ankündigung der Hohen Vertreterin, die EU Hilfen weiter aufzustocken.

Und wir müssen einen umfassenden Ansatz entwickeln, der die ganze Region einbezieht. In Syrien ist noch immer das Assad Regime an der Macht, dessen grausame Unterdrückung den Bürgerkrieg verursacht hat. In die diplomatischen Bemühungen für eine Lösung des Konflikts muss Russland mit einbezogen werden. Denn Russland hat Assad aktiv unterstützt und hält noch immer seine schützende Hand über das Regime.